Vreau să salut, în primul rând, modul realist în care declarația făcută în numele dnei Ashton abordează situația din Kazahstan. Și eu cred că, nu numai Kazahstanul, ci toată zona Asiei Centrale trebuie să reprezinte un parteneriat strategic pentru Uniunea Europeană, pentru că nu putem vorbi doar de drepturile omului, ci și de drepturile sociale, și acest lucru trebuie să ne preocupe în mod special. Vreau să salut începerea negocierilor pentru acest acord de parteneriat și cooperare, pentru că niciodată nu an avut cinismul doar de a critica, ci am înțeles, ca om politic, să ne implicăm pentru a schimba lucrurile. Aceasta mi se pare că este calea de urmat într o acțiune activă de politică externă a Uniunii Europene. În cadrul acestui acord, chestiunile care țin de drepturile omului trebuie să fie prioritare. În același timp, însă, nu putem să nu sancționăm derapajele democratice majore cu care suntem confruntați în Kazahstan.

Nu numai aceștia sunt liderii care astăzi sunt confruntați cu procese nedrepte și incorecte, în baza unei legi care vizează siguranța națională în Kazahstan. Cred că principalul semnal că liderii Kazahstanului vor să și democratizeze țara, vor să i asigure un viitor care să fie destinat cetățenilor săi, este modul în care abordează drepturile și libertățile fundamentale. Este vital ca acea lege a securității naționale să fie rediscutată, pentru că ea este izvorul acestor opresiuni și acest lucru nu trebuie tolerat.

Niciun concept de siguranță națională din lume nu poate să încalce drepturile și libertățile fundamentale ale individului.